forseti ég hef fullan skilning á því núna þegar við erum bara með fjóra þingdaga eftir samkvæmt starfsáætlun

mér finnst hins vegar tími þingsins ekki hafa verið nýttur neitt sérstaklega vel í dag ég velti fyrir mér hver er tilgangurinn með því að hafa kvöldfund ef hér á að vera farið í fundarstjórn forseta í allt kvöld